Byl zavražděn člověk, který nadevše miloval život a uměl tak žít. Uměl si užívat vítězství, ale uměl i prohrávat.

Byl také člověkem své doby a účastníkem ruského osudu.

Musím ale říci, že onen negativistický reflex, kterým někteří západní politici a novináři reagují snad na všechny informace z Ruska, je v daném případě krajně nevhodný. Boris Němcov byl opozičním politikem, který měl rád Rusko. Byl v opozici ne proto, že chtěl sjednotit svět proti Rusku, ale proto, že měl jiný názor než Kreml na cestu ke kvalitnímu životu v Rusku. Jeho představy se z nejrůznějších důvodů ocitly na okraji zájmu veřejnosti. To ale neznamená, že jednou nemohou být úspěšnou vizí, to je politický život.